svo gæti farið að umræður og afgreiðsla þess máls sem hér liggur fyrir gangi fram á síðdegið eða kvöldið forseti lítur svo á að um fundarhaldið í dag sé samkomulag